Señor Presidente, el informe sobre la política de competencia 2009 es, probablemente, uno de los más extensos y ricos elaborados por el Parlamento ―la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha podido incorporar la opinión de otras tres comisiones parlamentarias― y se produce después de un lustro de la entrada en vigor de dos reglamentos importantes, el Reglamento de modernización y el Reglamento de concentraciones, que han jugado un papel positivo en la política de la competencia pero cuya ejecución puede todavía mejorar si se alinean mejor las prioridades, se refuerza la cooperación, se simplifican las cargas administrativas y se produce la convergencia de las normas nacionales con las comunitarias. El informe recoge la importancia de los servicios de interés general para atender las necesidades básicas de los ciudadanos, y consideramos necesario insistir en esta línea en el nuevo marco establecido en el Tratado de Lisboa. Por ello, y teniendo en cuenta la importancia de la sociedad de la información, se respaldan las ayudas destinadas a proporcionar una cobertura adecuada y universal de banda ancha, a precios asequibles, a nuestros ciudadanos y se pide que en los sucesivos informes se dé cuenta de la evolución de los precios del roaming en las telecomunicaciones. La política de competencia es clave en los servicios financieros. Las ayudas han contribuido a estabilizar y mitigar los efectos de la crisis. El informe recuerda su provisionalidad y que su extensión debe realizarse en condiciones más estrictas, así como que, en el proceso de salida, debe restablecerse un terreno de juego equilibrado, evitando el riesgo moral y, sobre todo, que aquellas instituciones financieras que no han recurrido a ayudas de Estado vean restaurada su posición competitiva. En el ámbito financiero se insiste también en tres puntos la transparencia en la información financiera, la necesidad de que el sistema europeo de pagos sea accesible y transparente y funcione de forma no discriminatoria y eficiente y, además, la necesidad de combatir los precios inusualmente altos en las operaciones transfronterizas con tarjetas de pago. Se preocupa asimismo de las PYME y de la energía, acoge las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel del sector lácteo —que considera que el reforzamiento del poder de negociación de los productores y las nuevas relaciones contractuales deben ser compatibles con la política de competencia— y demanda a la Comisión una iniciativa legislativa para facilitar el ejercicio de reclamaciones individuales o colectivas destinadas a obtener compensaciones efectivas por daños ocasionados por infracciones del Derecho de la competencia, evitando los excesos del sistema estadounidense.